Señor Presidente, 150000 víctimas mortales más de 6,5 millones de personas desplazadas internamente

más de 540000 refugiados palestinos un número desproporcionadamente alto de mujeres y niños refugiados

Y ante esto, la condena sin paliativos del régimen de Bashar al Asad y de los grupos extremistas, la exigencia del cumplimiento del Derecho internacional, el apoyo incondicional para poner en marcha un proceso político entre todas las partes, protección a todos los grupos mencionados que están sin recursos, y la exigencia de justicia ante los crímenes cometidos.

Las palabras, el diálogo y la aceptación de la pluralidad son el mejor antídoto contra los tanques. Mis últimas palabras en esta legislatura, recordando con esta foto otro drama la desaparición de un joven vasco en el centro de Amberes